Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ja, heute ist ein guter Tag für Europa, weil wir die Gelegenheit haben, Vertrauen zurückzugewinnen, das im Zulassungsprozess für Glyphosat verlorengegangen ist.

Wir wissen, dass das Thema Glyphosat ja nicht beendet ist. Das war ja der Auslöser, denn Glyphosat steht auch heute noch in der Kritik. Wir sehen gerade in den USA, dass die Bedenken ernst zu nehmen sind, und wir werden sehen, was bei einem neuen Zulassungsprozess herauskommt. Was wir jetzt erreicht haben, ist Es gibt Zugang zu allen Studien, jeder kann da reinschauen. Es müssen alle Studien veröffentlicht werden, also auch die, die vielleicht nicht im Interesse eines Unternehmens sind, und die EFSA kann selber überprüfen. Das sind große Schritte nach vorn, und es ist ein großer Schritt, dass Bürgerinteressen, Umweltinteressen vor Konzerninteressen gehen.